Ahora impulsamos nuevas reformas, pero debo advertir que, pese a las energías consumidas, los resultados no han sido positivos. Los mercados siguen muy fraccionados, la transposición de estas normas en los Estados es irregular, de tal modo que se solapa la entrada en vigor de una norma con su reforma, creando una gran confusión, agravada por el hecho de ser elevado el número de administraciones, organismos y empresas llamados a aplicarlas. Como se comprenderá, todo ello hace que un valor jurídico de primer orden, como es la seguridad jurídica, padezca de forma muy sensible. Por otro lado, lamento que los criterios que está aplicando el Tribunal de Luxemburgo no siempre se acojan en las reformas de las directivas y, en fin, que la excelente tradición histórica del régimen de las concesiones de servicios públicos, que viene del Derecho francés, haya quedado en buena medida desatendida.